Señora Presidenta, vamos a ver, independientemente de lo que cada cual haya votado al Acuerdo TFTP, lo cierto es que hay algo de truculento en un debate en el que se invoca una y otra vez la necesidad de sujetarnos a los hechos y lo que constatamos es que, a pesar de los esfuerzos de este Parlamento por verificar los hechos, representando la preocupación legítima de millones de ciudadanos que se sienten escandalizados por un espionaje masivo, lo cierto es que no podemos verificar los hechos porque se nos deniega exactamente la información.

no ha negado tajantemente que esté disponiendo de los datos SWIFT por alguna otra vía que no sea la estrictamente regulada en el Acuerdo TFTP. Y esa ausencia de clarificación con respecto al punto fundamental es, en sí misma, una puesta en cuestión de los términos del Acuerdo. Es, en sí misma, interpretable como una violación del mismo. Y esto es muy grave, porque hemos tenido en la comisión de investigación —la surveillance inquiry que estamos llevando a cabo en la comisión LIBE— oportunidad de refutar esa alegación, y la alegación no ha sido refutada, ni por la comunicación del Secretario Cohen ni siquiera por la representante de la propia empresa SWIFT, que ha sido incapaz de dictaminar con certidumbre que sus sistemas de información, de control y de seguridad de la transmisión de datos no han sido sometidos a un ciberataque por parte de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Y esto, en sí mismo, es muy grave. Por tanto, la pregunta es ¿piensa la Comisión, contempla la Comisión la posibilidad de solicitar la suspensión del Acuerdo, a la vista de esta apariencia clara de violación del mismo que significa el no poder negar con total certidumbre que los datos SWIFT no están siendo utilizados por ninguna otra vía que no sea la acordada en